Dokonałem wyliczenia, z którego wynika, że łączne koszty podróży posłów i pracowników Parlamentu przekraczają 100 milionów euro rocznie. Myślę, że można tutaj poszukiwać dalszych oszczędności.